Ich bin gleichzeitig überzeugter Bürger der Europäischen Union.

was zu verbessern ist. Diese Erkenntnis ist sehr hoch zu loben. Es wurde erkannt, dass es nicht genügt, Bürgerrechte auf ein Blatt Papier zu schreiben, sondern dass gleichzeitig darauf zu achten ist, dass sie in geeignete Gesetze gegossen werden und dann bürgernah und möglichst unbürokratisch umgesetzt werden. Drei Beispiele Wie sollen Bürger ihr Recht auf Freizügigkeit umfassend in Anspruch nehmen, wenn es weiterhin Unsicherheiten bei der Wahrung und dem Erwerb von Sozialversicherungsansprüchen gibt?

wenn die Kostenrückerstattung noch immer oft zu spät, in vielen Fällen nicht vollständig und zu bürokratisch erfolgt? Ich fordere die Kommission daher auf, diese Erkenntnisse in konkretes Handeln umzusetzen. Dann wird das Europäische Jahr 2013 der Bürgerrechte einen spürbaren und konkret erlebbaren Nutzen für die Bürger haben.